Már a tavaly februári országjelentés nagyra értékelte Makedóniának az európai integráció viszonylatában elért eredményeit. Az Európai Parlament ezzel kapcsolatos határozata ismételten sürgette a névvita lezárását és a csatlakozási tárgyalások haladéktalan elkezdését. Elfogadhatatlannak, sőt egyenesen botrányosnak tartom, hogy ezen a téren az utóbbi egy évben sem történt érdemi előrehaladás. Ennek következtében magának az Uniónak a hitele szenved kárt. Az Unió és a magyar EU elnökség is prioritásai között tartja számon a balkáni országok, köztük Horvátország és a makedón állam csatlakozását. Kérem a Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az ország elnevezésétől függetlenül támogassa a makedón csatlakozási tárgyalások mihamarabbi beindulását.